Așa cum au spus unii din colegii noștri, ați observat că argumentează că acordarea unor preferințe comerciale speciale acordate Pakistanului nu ar fi o soluție potrivită pentru a ajuta victimele inundațiilor, deoarece nu consideră comerțul un instrument potrivit pentru a reacționa în astfel de situații de urgență. Sunt de acord, este posibil ca acordarea de preferințe comerciale să nu i ajute în mod direct pe oamenii care au suferit în urma inundațiilor, însă, prin măsuri complementare ajutorului umanitar, putem să contribuim la redresarea economică a Pakistanului. De altfel, comerțul internațional și ajutorul umanitar nu sunt două domenii complet opuse. Există practic o complementaritate între toate politicile Uniunii Europene, iar atunci când oferim preferințe comerciale țărilor în curs de dezvoltare, nu facem acest lucru strict din motive pragmatice, comerciale, ci pentru a ne manifesta solidaritatea cu aceste state.